Alors, que demandons nous? Premièrement et c'est vrai, vous l'avez dit, je m'adresse ici au Conseil une action large et durable en faveur du changement climatique, c'est à dire un nouveau Kyoto plus ambitieux, et c'est pourquoi le sommet de Copenhague en décembre est si important, deuxièmement, une augmentation de l'aide financière par rapport aux engagements déjà pris de façon à atteindre 0,7 du PIB à l'horizon de 2015 et, enfin, troisièmement, la protection juridique de ces nouveaux réfugiés environnementaux qui commencent à affluer.

Où allons nous les refouler si, par hasard, ils veulent entrer en Europe? En Libye, comme le propose cet accord commercial sur lequel je vous invite à vous pencher, Monsieur de Gucht, ce prochain accord que nous aurons avec la Libye? Il faut absolument établir une planification et une gestion décentes des flux migratoires environnementaux et combler les déficits juridiques qui affectent la protection de ces réfugiés. Je pense que notre responsabilité est immense parce qu'il s'agit bien plus ici, on le sent bien, que de solidarité, nous avons vraiment devant nous le devenir de cette planète.